um stöðuna í makrílviðræðunum málshefjandi er háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra jón bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og